Mais, face à l'ouragan politique de la semaine dernière, face aux accents xénophobes du gouvernement français, les promesses d'une discussion future ne sont pas à la hauteur de nos attentes.

Nous attendons une condamnation sans appel d'un État qui n'a pas respecté la législation européenne. Nous attendons des propositions concrètes, la mise en œuvre des stratégies déjà décidées, des fonds, l'évaluation de ces fonds et de l'utilisation de ces fonds. En conclusion, je voudrais évoquer la question des droits et des devoirs que M. Daul rappelait, pour lui dire que, pour inscrire des enfants à l'école, encore faut il qu'il y ait des bus scolaires, et cela veut dire des espèces sonnantes et trébuchantes.